frú forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um notendastýrða persónulega aðstoð við fólk með fötlun meðflutningsmenn eru háttvirtir þingmenn sigríður ingibjörg ingadóttir þuríður backman margrét tryggvadóttir og guðlaugur þór þórðarson en við eigum það öll sammerkt að hafa meðal annars starfað með grasrótarsamtökum fatlaðra að því að reyna að koma þessu brýna máli notendastýrðri persónulegri aðstoð á íslandi í einhvern farveg tillagan hljóðar svona alþingi ályktar að fela félags og tryggingamálaráðherra að koma á fót notendastýrðri persónulegri aðstoð við fatlað fólk á íslandi með það að markmiði að fatlað fólk geti almennt notið sjálfstæðis í lífi sínu til jafns við ófatlað fólk ráðherra leggi fram tillögu að útfærslu á þjónustunni ásamt frumvarpi til nauðsynlegra lagabreytinga á haustþingi tvö þúsund og tíu hér liggur nokkuð á ef á að fara eftir tillögunni sem ég vona og ég vona að hún fái skjóta og umfram allt vandaða meðferð í félags og tryggingamálanefnd um hvað er að ræða hér er vissulega svolítið stórt hugtak sem kannski ekki allir hafa heyrt notendastýrð persónuleg aðstoð þetta er ekki endilega fallegasta íslenska sem maður hefur heyrt á lífsleiðinni en málið er mikilvægt þetta varðar í raun og veru grundvallaratriði um mannréttindi það varðar mannréttindi fólks með fötlun þetta varðar það lykilspursmál hvort við ætlum sem þjóðfélag að tryggja það að fólk sem á einhvern hátt getur ekki farið um með eðlilegum hætti þarf aðstoð í sínu daglega lífi vegna hreyfihömlunar vegna fötlunar sinnar það geti þetta fólk lifað sjálfstæðu lífi til jafns við aðra íslendinga þannig að þetta er auðvitað stefnumótandi áætlun sem hérna er lögð fram sú spurning er í rauninni lögð fyrir þingið eigum við íslendingar að stuðla að þessu marki þessi hugmyndafræði er í rauninni lýtur að því að fólk með fötlun geti stundað sjálfstætt líferni hvernig er staðan núna núna er fólk með fötlun á íslandi háð mjög mörgum stofnunum það er háð forskrift stofnananna það verður að skipuleggja líf sitt í kringum það hvenær stofnunin ákveður að viðkomandi skuli fara í bað hvenær viðkomandi skuli skipta um sokka hvenær viðkomandi geti farið út í búð fatlaði einstaklingurinn sjálfur hefur ekki vald yfir þessum ákvörðunum notendastýrð persónuleg aðstoð snýst um það að gefa hinum fatlaða einstaklingi þetta vald til þess er leiðin sú að fólk með fötlun geti ráðið sér aðstoðarfólk og rekið það eftir atvikum það fái beingreiðslur frá hinu opinbera í einhverju formi til að ráða sér aðstoðarfólk í sínu daglega lífi og þetta gerir þessu fólki kleift að fara um þjóðfélagið verða virkir þjóðfélagsþegnar og stunda sitt sjálfstæða líferni eins og mannréttindi þeirra eiga að veita þeim rétt til þetta er ekki úr lausu lofti gripið rætur hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf fólks með fötlun að fólk með fötlun geti ráðið sér aðstoðarfólk að vild eftir fyrirfram metinni þörf ræturnar er að finna í bandaríkjunum að miklu leyti til á áttunda áratugnum í réttindabaráttu fatlaðs fólks við berkeley háskóla til að mynda þar sem háskólinn taldi sig ekki geta veitt fötluðum einstaklingi inngöngu og þá var þessi hreyfing til hreyfing um sjálfstætt líf sem gekk út á þetta að það var einfaldlega stofnað visst batterí sem sá til þess að fatlað fólk gat ráðið sér aðstoðarfólk til að fara um og stunda námið og til að vera virkir nemendur við þann háskóla síðan hefur þessi hugmyndafræði breiðst út hennar sér stað í flestum okkar nágrannaríkjum nágrannaþjóðir okkar eru komnar mjög langt á veg með að veita fötluðum þessa sjálfsögðu þjónustu í noregi til að mynda geta menn leitað til eins konar samvinnufélaga þar sem þessi samvinnufélög sjá um rekstur á sérstakri aðstoðarmannaþjónustu þar sem fatlaðir einstaklingar geta en ákvarðanirnar um hið daglega líf og hvernig því er háttað er alfarið í höndum hins fatlaða einstaklings í svíþjóð fóru menn í það að koma á svona notendastýrðri persónulegri aðstoð með hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf að leiðarljósi í miðri bankakreppu á tíunda áratug síðustu aldar í svíþjóð njóta nú yfir fimmtán þúsund manns persónulegrar aðstoðar sem stýrð er af þessum notendum sjálfum og þar er fjöldi aðstoðarmanna yfir fimmtíu þúsund það eru tvær tölur eins og kemur fram í greinargerð með ályktuninni yrðu heimfærðar upp á ísland mundu jafnast á við að um tvö hundruð fimmtíu íslendingar fengju notendastýrða persónulega aðstoð og að stétt aðstoðarmanna væri um fimmtán hundruð manns markmiðið með því að koma á svona aðstoðarmannaþjónustu notendastýrðri persónulegri aðstoð koma á þessu umhverfi fyrir fatlað fólk svo það geti sjálft ákveðið hvernig það vill haga lífi sínu markmiði er ekki bara mannréttindi en það eru fyrst og fremst mannréttindi hið ánægjulega er að í þessu máli ætti líka að fara saman ef vel er á spilunum haldið aukin mannréttindi fyrir stóran hóp fólks og líka hagræðing í velferðarkerfinu hvað þýðir þetta ef við verjum fjármununum þannig að þeir nýtast notendunum sjálfum í kaup á þjónustu þeim til hagsbóta þá tryggjum við það auðvitað að fjármunirnir verði nýttir sem best hér er gengið út frá að félagsmálaráðherra hafi víðan ramma til ákveða hvernig skipulag þjónustunnar eigi að vera í samráði við hagsmunaaðila og grasrótarsamtök fólks með fötlun en það má alla vega gera ráð fyrir því að þjónustan yrði með einhverjum þeim hætti að notendur hennar mundu fá beingreiðslur frá hinu opinbera með einhverjum hætti og þeir gætu síðan nýtt sér þessar beingreiðslur sem þeir fá samkvæmt mati sem þarf að ákveða á þjónustuþörf þeirra og þeir geta nýtt sér þessar beingreiðslur til að ráða sér aðstoðarfólk og þá er þessari kröfu þeirra um mannréttindi mætt að stórum hluta til og einnig held ég kröfunni um hagræðingu vegna þess að hér mun þá minnka þörfin á steinsteyptri velferðarþjónustu og peningarnir nhytst í þágu notendanna sjálfra það er grundvallaratriði að við viðurkennum rétt fatlaðra einstaklinga til að ákveða hvernig þeir vilja hafa sitt líf sjálfir notendastýrð persónuleg aðstoð býður upp á leið til þess nágrannaþjóðirnar eru að bjóða upp á þessa leið og það er ekki alveg auðsjáanlegt hvers vegna í ósköpunum við ættum ekki að gera það líka og þess þó heldur vegna þess að hugmyndafræðin á bak við notendastýrða persónulega aðstoð hugmyndafræðin um hið sjálfstæða líf á sér ríka stoð í samningi sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaða fólks en þar segir í nítjánda grein með leyfi forseta ríki sem eru aðilar að samningi þessum viðurkenna jafnan rétt alls fatlaðs fólks til að lifa í samfélaginu og rétt til að eiga valkosti til jafns við aðra og skulu gera árangursríkar og viðeigandi ráðstafanir til að fatlað fólk megi njóta þessar réttar til fulls og stuðla að fullri þátttöku þess í

að sú þjónusta sem felst í notendastýrðri persónuleg aðstoð mætir þessum markmiðum þetta er í sjálfu sér ekki ný umræða hér á landi það hefur verið mörkuð stefna í félagsmálaráðuneytinu í þessa átt og það var til dæmis farið í yfirgripsmikla skýrslugerð um aðgengi fyrir alla sem metnaðarfullri markmiðssetningu um þjónustu við fötlun börn og fullorðna að árið tvö þúsund og sextán undir yfirskriftinni mótum framtíð þessi skýrsla var gefin út á vegum ráðuneytisins í mars tvö þúsund og sjö þar gætir mjög þessarar hugmyndafræði um sjálfstætt líf þó að fatlaðir einstaklingar eigi að geta tekið sínar ákvarðanir um það hvernig þeir vilja lifa en það vantar hins vegar næsta skref og það er það skref sem þessi þingsályktunartillaga snýst um það vantar skref um að við tökum hina stefnumótandi ákvörðun að við ákveðum það inni í þessum sal að við ætlum á íslandi að búa svo

alla þá möguleika sem sjálfstætt lít getur boðið þeim afsprengi þessa er náttúrlega það að við fáum fyrir vikið að vera virkir í samfélaginu þannig er ekki búið um hnútana eins og er vegna þess að þeir eru of undirseldir forskrift stofnana og þetta þarf að minnka það eru fjölmörg grasrótarsamtök fatlaðra og fjölmargir einstaklingar bæði innlendir og erlendir sem hafa barist fyrir því að við þurfum að vinda okkur í það að koma á þessari notendastýrð persónulegri aðstoð á íslandi það er líka mikill áhugi á þessu innan stjórnsýslunnar ég hef orðið var við það þannig að ég held að það sé í rauninni ekki seinna vænna að fara að vinda sér í þetta þessi tillaga til þingsályktunar gerir ráð fyrir því að félagsmálaráðherra skipi starfshóp þar sem í eiga sæti fulltrúar helstu grasrótarsamtaka fulltrúar heilbrigðisráðuneytisins líka þetta þarf að vinna í nánu samráði við samtök sveitarfélaga en það er gert ráð fyrir því að málaflokkurinn málaflokkur fatlaðra færist yfir til sveitarfélaga um áramótin þannig að þau þurfa auðvitað að vera mjög mikið með í ráðum en í þingsályktunartillögu er það haft opið hvernig best væri að koma þessu fyrirkomulagi á fót en það þarf auðvitað að huga mörgu það þarf að huga að því að matið á þjónustuþörf fatlaðra sé réttlátt það þarf að huga að því að þessi þjónusta bjóðist öllum að allir hvar sem er á landinu geti ráðið sér aðstoðarfólk ég hallast sjálfur mjög að þessari leið sem felst í því að stofnuð verði samvinnufélög um svona rekstur þau hafa það ekki að markmiði að skila hagnaði þau eru í eigu notendanna það yrði sá farvegur sem beingreiðslur frá hinu opinbera færu í að samvinnufélögin mundu sjá um rekstur þjónustunnar en hún mundi að fullu gagnast notendunum í þessu felast mörg markmið og ég vil segja að lokum að við megum ekki láta efnahagsþrengingarnar sem við erum í núna gera það á einhvern hátt að verkum að við gleymum að fást einfaldlega við samfélagsleg viðfangsefni sem lúta að því að bæta hag fólks til langs tíma við erum að hlúa að mannréttindum við höldum kannski að það sé enginn pottur brotinn hvað varðar mannréttindi á íslandi en hérna er stórt dæmi stór hópur fólks á íslandi getur ekki stundað sjálfstætt líf hefur ekki möguleika á því leiðirnar til að veita þessu fólki rétt til sjálfstæðs lífs jafnvel að fullu eru fyrir hendi þær eru farnir úr nágrannaríkjum okkar og ég sé engin sterk efnisleg rök fyrir því að við eigum ekki að fara þessar leiðir líka þessi leið býst í notendastýrðri persónulegri aðstoð og ég legg til að því sögðu að þetta þverpólitíska mál sem við stöndum að fimm þingmenn fulltrúar allra flokka að þessu máli verði vísað til vandaðrar